Věřím, že k usnadnění provádění programu napomůže jednak stabilizace pravidel, jednak tato flexibilita. Evropská seskupení pro územní spolupráci mohou jako právní subjekty sehrát významnou roli. Věřím, že jejich statut bude brzy upřesněn a jejich postavení se tím výrazně upevní. I to může přispět k většímu zapojení soukromých subjektů, případně příspěvkových organizací, a tím ke zvýšení účinnosti využití prostředků.